Mon souci avait été de maîtriser la filière, à la fois le software et le hardware au niveau d'entreprises européennes, c'est à dire d'entreprises véritablement européennes ayant leur siège en Europe, fabriquant en Europe et ayant des capitaux européens

Nous avons découvert, Monsieur le Commissaire, que certaines entreprises les premières en Europe n'avaient pas été consultées. Nous avons découvert que vous mettez d'énormes moyens dans les supercalculateurs, mais que vous abandonnez par ailleurs le quantique, par exemple, ou d'autres secteurs comme les microprocesseurs, qui représentent 20 fois le marché des superordinateurs.

La réalité est renvoyée à plus tard.